el mayor de los éxitos, esperando que su Presidencia tenga un liderazgo fuerte para afrontar los retos y los desafíos de Europa. Es lo que necesitamos liderazgos fuertes y ser valientes en la toma de decisiones. Tenemos la responsabilidad de alcanzar los compromisos adquiridos, incluyendo todas y cada una de las discusiones que se celebraron en el marco del Consejo. Si aspiramos a construir una Europa más ecológica, social e inclusiva, necesitamos recursos financieros que estén a la altura de nuestra ambición. Y también necesitamos un marco presupuestario sólido para hacer frente a una posible crisis económica, y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas en el marco de una política exterior y de seguridad común. Valoramos positivamente que el Consejo Europeo haya acordado en las últimas conclusiones el objetivo de alcanzar la neutralidad climática para 2050, a pesar de la resistencia de algún Estado miembro. Tenemos que abordar esta cuestión cuando debatamos sobre el futuro de la Unión la necesidad de cambiar la regla de la unanimidad, ya que solo de esta manera seremos capaces de afrontar los retos que tenemos por delante. Aunque las conclusiones del Consejo van en la buena dirección, el marco financiero plurianual fue el elefante en la habitación. Los recortes propuestos por el Consejo son totalmente inaceptables. Nuestro Grupo impedirá que esta propuesta se convierta en el marco presupuestario que la Unión necesita para el próximo período. La actual propuesta del Consejo es totalmente irreal menos presupuesto para la cohesión, menos presupuesto para la agricultura, menos presupuesto para conectar Europa y la gestión de fronteras, solo por mencionar algunas de las partidas referidas. Asimismo, la propuesta recoge una financiación insuficiente para la política de investigación y para el cumplimiento de los objetivos climáticos. Y, lo que es más grave aún, ni siquiera menciona el Fondo de Transición Justa, el Pacto Verde Europeo y la Garantía infantil. Lo he dicho en anteriores ocasiones y lo vuelvo a repetir ahora es imposible hacer más con menos. Si queremos que nadie se quede atrás en este camino que emprendemos, el Consejo debe apostar por un marco presupuestario fuerte. Sí, el presupuesto de la Unión desempeñará un papel clave, pero tendrá que completarse además con recursos propios adicionales y con más inversión a nivel nacional. Por ello, pedimos la incorporación de la regla de oro al Pacto de Estabilidad y Crecimiento para excluir las inversiones sostenibles de las reglas fiscales europeas. Esta reforma impulsaría las inversiones verdes y la creación de un empleo de calidad. Por eso necesitamos que el compromiso de incluir el pilar social en el Semestre Europeo no sea un mero ejercicio simbólico. Apostamos por la incorporación de la condicionalidad social para vincular los Fondos Estructurales con el cumplimiento del pilar social. Señor Michel, si queremos tener éxito en nuestro mandato, necesitamos empatía y pedagogía. Solo con un ejercicio de empatía entre los Estados miembros y de pedagogía ante nuestra ciudadanía podremos comprender los grandes beneficios de tener una Unión más fuerte. Y, termino, con respecto al Brexit me van a permitir que hoy utilice esta intervención para transmitir un mensaje claro de reconocimiento y agradecimiento a los eurodiputados y eurodiputadas británicos que durante 46 años han escrito la historia de nuestra democracia europea.

Nuestro compañero Richard Corbett fue el ponente de este Parlamento sobre el informe del Tratado de Lisboa. Os merecéis nuestro respeto, os merecéis nuestro reconocimiento, os merecéis también nuestro afecto personal.